Señora presidenta, el patrimonio cultural europeo es muy importante, y yo celebro mucho que ocupe un lugar tan relevante en el informe de la señora Costa y en el programa Europa Creativa.

Especial satisfacción me produce que el informe de la señora Costa apoye claramente una cooperación más estructurada y ambiciosa con el Consejo de Europa sobre el programa de rutas culturales europeas. Estas rutas, ahora ya 33, ponen de manifiesto en su gran mayoría la enorme riqueza y diversidad de la cultura europea. Pero también son testimonio de los estrechos vínculos históricos y culturales y artísticos que nos unen a los europeos. Somos una auténtica comunidad cultural que desborda las fronteras nacionales. La Unión Europea es más que una unión económica y comercial surgida tras la Segunda Guerra Mundial para preservar la paz. Eso sí es importante, desde luego, pero también es cierto que esta Europa es una comunidad con profundas raíces culturales e históricas comunes, y esto lo evidencia nuestro patrimonio cultural. Por eso debemos preservarlo, cuidarlo. Es un gran testimonio de esa unidad de base europea.